Fontos és egyidejűleg sok tekintetben vitatott kérdésről is van szó.

A kérdés az, hogy mindezt az Európai Uniónak európai szinten kell megoldania, vagy ez a tagországok felelőssége. Mi azt gondoljuk, hogy az Uniónak sem pénze, sem jogi lehetőségei nincsenek jelenleg arra, hogy európai szintű szociálpolitikát csináljon, a vita tehát továbbra is nyitott. Európai szociálpolitikára van szükség vagy az egyes nemzetek szociálpolitikájának jobb koordinálására, összehangolására, jó tapasztalatok cseréjére, az ötleteknek, javaslatoknak, iránymutatásoknak a terjesztésére?

Segít abban, hogy jobban megértsük egymást és segít abban, hogy jobban összehasonlítsuk az egyes országok szociális helyzetét, de nem tudjuk elfogadni, és nem értünk egyet azzal, hogy a pénzügyi kormányzáshoz és pénzügyi unióhoz hasonló automatikus stabilizátorokat, kötelező erejű normákat írjunk elő szociális területen is. Ez ellentétes jelenleg az Alapszerződéssel, ehhez minimum szerződést kellene módosítani.